Aber ich glaube, dass dieser Kompromiss im Sinne der Konsumentinnen und Konsumenten ein sehr guter ist, weil er Entscheidungsfreiheit schafft. Das ist etwas, was wir mit der Lebensmittelkennzeichnung schon erreichen wollten. Wir wollen niemanden bevormunden. Wir wollen niemandem sagen, welche Lebensmittel er kaufen soll, welche Getränke, ob einen Fruchtnektar oder einen Fruchtsaft.

Dieser Kompromiss, der uns heute vorliegt, schafft diese Entscheidungsfreiheit.

Das ist aber nicht allen Konsumenten bewusst, und ich glaube, hier haben wir als Europäisches Parlament, als europäische Institutionen, wirklich einen Aufholbedarf. Wir müssen die Menschen dazu empowern diese Entscheidungen auch zu treffen.